Das ist, glaube ich, in dem Gesamtkonstrukt der 28 Mitgliedstaaten gar nicht so einfach, das erreicht zu haben. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir auf diesem Weg weitermachen müssen.

Warum ich das sage? Wir haben natürlich jetzt die Situation, dass man zwar, wenn man in einem EU Mitgliedsland auffällig wird, direkt angeschrieben werden kann. Nur, die Frage stellt sich Was passiert danach?

Momentan ist es so, dass letztendlich die Vollstreckung sprich, dass das Bußgeld tatsächlich eingezogen wird nicht der Fall ist.

In dem Fall und das sage ich bewusst auch deshalb, weil ich weiß, dass Sie im Jahr 2016 eine Evaluierung vornehmen müssen müssen genau diese Punkte dann bitte auch im nächsten Gesetzgebungsvorschlag der Europäischen Kommission Einzug finden. Denn es ist, glaube ich, erst dann richtig vollendet, wenn der Rowdy auf der Straße weiß, dass er nicht drumherum kommt, dieses Bußgeld zu bezahlen. Derzeit ist es ein guter Anfang. Danke auch der Berichterstatterin für die wirklich mühevolle Arbeit! Ich freue mich auf den neuen Gesetzgebungsvorschlag, der letztendlich diese Sachen dann auch mit einbringt.